Bürokratieabbau, Vereinfachung, Effizienzsteigerung drei Schlagwörter, die für den richtigen Ansatz stehen, um die bestehende Richtlinie betreffend Industrieemissionen abzuändern. Wir brauchen einen kontrollierten Abbau übertriebener Bürokratie, um einen effizienteren Ablauf zu ermöglichen. Wir brauchen konkrete und kompakte Richtlinien, die EU weite Mindestnormen festlegen. Wir brauchen die damit einhergehende Effizienzsteigerung, um unsere Umwelt effektiver schützen zu können. Wir brauchen aber auch ein unabhängiges und objektives Kontrollorgan, das die Einhaltung neuer Richtlinien gewährleistet. In den letzten Jahren wurde der CO 2 Ausstoß durch neue Technologien sowie nachhaltiges Wirtschaften im landwirtschaftlichen Sektor um 12 reduziert. Der agrarische Bereich hat somit eine Vorreiterrolle im Klima und Umweltschutz inne. Die Industrie kann nun nachziehen. Mit der Schaffung von Mindestnormen und der daraus resultierenden Minderung der Umweltverschmutzung wird auch die Industrie einen konkreten Beitrag zum Schutz unserer Umwelt liefern müssen.